Madame la Présidente, la présentation du fonds sur la transition juste est une bonne nouvelle car la transition ne peut réussir que si elle est menée de manière équitable et sociale.

Celles marquées par des industries qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme par exemple l'industrie du charbon, ont besoin d'une réponse politique et d'un soutien fort de l'Union européenne. Dans ces régions, les activités polluantes sont souvent centrales dans l'économie, elles sont une source importante d'emplois et de revenus. Il ne faut pas abandonner ces travailleurs, nous devons leur offrir des opportunités d'emplois durables et sûrs. Il faut les former à de nouveaux métiers pour leur permettre de travailler dans le secteur des énergies renouvelables ou dans l'économie circulaire. Nous devons donc concentrer le soutien européen vers les grandes communautés locales des régions qui devront subir une grande transformation pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Je voudrais aussi ajouter qu'il est important de mettre en place une conditionnalité stricte pour accéder aux ressources du fonds de transition. Par exemple, il ne serait pas acceptable que le fonds serve à subventionner indirectement d'autres énergies fossiles comme le gaz.